Frau Ministerin, vielen Dank auch für Ihre Rede. Ich glaube, sie sollte auch dem letzten Abgeordneten die Augen geöffnet haben, dass Sie ganz sicherlich die falsche Person für dieses Amt sind. Wir haben außerdem gesehen, dass die EVP nun von einer angeblich mal konservativen zu einer links grünen Fraktion mutiert ist. Was wir gehört haben, war ein Dokument des lachhaftesten Opportunismus. Sie eine Wundertüte.

Und vor allem Hinter all dem steckt nur eines Sie selbst, Ihre Funktion, Ihre Position das ist der Eindruck Ihres Vortrags. Es geht Ihnen inhaltlich um gar nichts. Uns geht es bei Europa um Heimat, um Identität, um all das, was uns ausmacht.

Ganz ehrlich, was wollen Sie eigentlich hier? So, mit diesem Vortrag, den Sie gehalten haben, kann man nur alle warnen Diese Frau sollten Sie nicht zur neuen EU Kommissionspräsidentin wählen.